Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Einhaltung von Grundrechten und Menschenrechten ist natürlich eines der Schlüsselelemente der Politik der Europäischen Union. Deshalb liegt es auch auf der Hand, alles Notwendige dafür zu tun, dass sie eingehalten werden, und dass wir dort aktiv werden, wo diese missachtet werden. Doch wir müssen uns fragen Was ist eigentlich der heutige Mehrwert dieser Entschließung, über die wir morgen abstimmen wollen? Wir haben bereits 2012 über diesen Sachverhalt abgestimmt über den Initiativbericht unserer Kollegen Frau Flautre. Er war sachlich ausgewogen, er war akzeptabel, und es ist auch richtig, dass wir die Kommission oder eben auch den Rat fragen, was eigentlich daraus geworden ist und wie wir damit weiter umgehen. Es ist auch richtig, diese Sache wieder in Erinnerung zu rufen. Aber es ist meines Erachtens nicht richtig, dass wir uns erneut mit den gleichen inhaltlichen Dingen beschäftigen. Wenn wir einfach nur das wiederholen, was wir letztes Jahr schon einmal gemacht haben, dann ist das eine Selbstbeschäftigung. Und ich muss mich fragen, warum dieser Tagesordnungspunkt eigentlich auf der Tagesordnung steht, wenn wir nicht einfach nur die Fragen an Rat und Kommission haben. Zudem geht diese Entschließung natürlich auch noch über das hinaus, was wir 2012 bereits beschlossen haben. Die in dem Text dargelegten Forderungen überschreiten schlichtweg einerseits die Zuständigkeiten, andererseits auch die Möglichkeiten, die wir als EU überhaupt haben.